Cu toate acestea cel mai bun argument pentru a convinge alte state să adere la un acord post Kyoto este dat de măsurile pe care Uniunea Europeană le ia pentru a și respecta angajamentele deja asumate. Pentru sectoarele non ETS măsurile avute în vedere pot include renovarea clădirilor ineficiente energetic, stabilirea unui fond pentru eficiența energetică în fiecare stat membru, creșterea semnificativă a cotei din FEDER ce poate fi utilizată pentru eficiența energetică a locuințelor și dezvoltarea transportului public. Prin aceste măsuri putem crea la nivel european aproximativ 7 milioane de locuri de muncă până în 2020. Pentru sectoarele ETS sunt necesare mecanisme de finanțare pentru economia cu emisii reduse de carbon. Retehnologizarea întreprinderilor europene din domeniul producției de energie sau din domeniul metalurgic va permite acestora să producă în mod ecologic.